Proto by měla být maximálně odsouzena, samozřejmě že se jedná o zásah do lidských práv, o tom není žádných pochyb. Žádný souhlas není dáván jaksi plně svobodně a plně informovaně. Pokud některá z žen podstoupí takovýto zákrok ryze opravdu dobrovolně a svobodně, tak je to asi její věc, ale ty nesvobodné souhlasy, to je, myslím, naprosto nepřípustná praktika. To, co bych chtěl ovšem zdůraznit v té zprávě je uvedeno, tuším v bodu 13, že podstoupení této praktiky má mít za následek případně automaticky přiznání práva na azyl. To si myslím, že je příliš radikální a zjednodušující přístup.